Monsieur le Président, les développements inquiétants de la situation politique et de la sécurité en Guinée demandent une réaction ferme de l'Union européenne.

La réaction du pouvoir en place à Conakry montre clairement ses intentions éliminer toute forme d'opposition démocratique pour rester au pouvoir. En réponse, la communauté internationale a condamné de façon unanime ces exactions et le régime guinéen. Scandalisée par ces massacres, la commission de la pêche de notre Parlement a refusé récemment, et avec raison, de voter en faveur de l'accord de pêche entre l'Union européenne et la Guinée. Aujourd'hui, et à la lumière des derniers événements, le Parlement européen souhaite connaître les décisions que compte prendre le Conseil face à cette situation.

Par quels moyens le Conseil entend il agir pour assurer le respect des engagements du CNDD, à savoir l'organisation d'élections libres et transparentes dans les plus brefs délais, et ce sans la participation du président Moussa Dadis Camara ou d'un autre membre du CNDD?